Het aantal gevallen van AIDS behoort tot de hoogste ter wereld, waardoor de levensverwachting er navenant daalde en er duizenden wezen zijn bijgekomen. Wij veroordelen vandaag de onrechtmatige veroordeling en gevangenzetting van Thulani Maseko en Bheki Makhubu. Zij zijn echter geen alleenstaand geval en maken deel uit van een verontrustende trend om de vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering te smoren en de eisen van oppositiepartijen en vakbonden met betrekking tot een democratische rechtsstaat te negeren.